Madame la Commissaire, je ne partage pas entièrement votre enthousiasme sur la réponse qui a été formulée par la France il y a quelques jours mais je comprends néanmoins que vous l'exprimiez de cette manière. Vous nous indiquez que la France a dit qu'elle allait transposer la directive sur la libre circulation et qu'elle va donner un calendrier. Sur cette fameuse directive et sur cette transposition, de deux choses l'une soit la France a pris un simple engagement formel, cela veut dire que la Commission n'a pas eu de réponse et qu'elle a passé l'éponge, soit la France a donné une réponse concrète et à cet égard, nous aimerions pouvoir en bénéficier et la connaître car vous parliez de calendrier dans votre intervention, ce calendrier est en cours pour la transposition. La France transpose actuellement, au travers de sa cinquième réforme sur le code de l'immigration en sept ans, la directive sur la libre circulation en ce moment. Et je vous assure, au demeurant, qu'elle va au delà des principes européens sur la libre circulation.

Enfin, j'espère que sur le respect du principe de non discrimination, la Commission ne fléchira pas et ne se laissera pas séduire par des solutions à l'amiable ou de simples promesses, fût ce du gouvernement français.